Est ce que ça passe nécessairement par un accord de libre échange?

D'abord, je ne partage pas l'optimisme de la Commission, qui dit que c'est un accord gagnant gagnant. Non! Aujourd'hui, le déficit de la balance commerciale de l'Union par rapport au Viêt Nam représente 30 milliards. Dans l'étude d'impact de la Commission, on nous dit que d'ici 10 ans, ce sera 40 milliards. Et qui va payer? Sans aucun doute, un certain nombre de salariés européens dans les secteurs les plus vulnérables, par exemple le textile.

Donc moi, je crois que vous faites preuve soit d'une grande naïveté, soit d'une vraie hypocrisie, une hypocrisie sur les droits de l'homme, parce que franchement, on ne peut pas dire aujourd'hui que le gouvernement vietnamien ait répondu à nos attentes.

Mais surtout, je renvoie la Commission à cet incroyable double langage on vote l'état d'urgence climatique, on vote le pacte vert européen et en même temps on passe, business as usual un accord de libre échange qui est clairement climaticide et qui ne protège pas le développement durable. Franchement, ça donne l'impression d'une Union européenne qui préfère toujours le commerce à des valeurs fondamentales qui devraient normalement tous nous animer dans cet hémicycle.